og hún hljóðar svo fyrstu hvernig fer eftirlit og skoðun fram á gasbúnaði í hjólhýsum og húsbílum annars kemur til greina að breyta því fyrirkomulagi sem nú er viðhaft eftir því sem ég kemst næst heyrir þetta eftirlit undir hæstvirts félagsmálaráðherra en samt sem áður er vinnueftirlitið sem er hans eftirlitsstofnun lítið í þessum verkum þessi tæki hjólhýsi og húsbílar fara að öllum líkindum í bifreiðaeftirlit og það væri þess vegna nær að flytja þetta eftirlit til þeirrar starfsemi þetta gæti verið liður í því að einfalda stjórnsýsluna en sá háttur sem hér er á að hvert ráðuneyti hefur eftirlit með sínum lögum reglugerðum og stofnunum gerir stundum allt verklag mjög flókið ég vil heyra frá hæstvirtum félagsmálaráðherra hvaða viðhorf hann hefur til þessara mála en hér er um að ræða búnað sem verður sífellt algengari hjólhýsum og húsbílum fjölgar mjög mikið það er eins og landsmenn sér farnir að leggja gömlu tjöldunum og farnir að taka þessi tæki meira í notkun það er sjálfsagt að heyra hjá hæstvirtum ráðherra hvort hann sé tilbúinn til að gera ísland að einhverju leyti einfaldara en það er nú